Il a fallu cette catastrophe du Rana Plaza pour qu'en Europe, on s'intéresse à d'autres chiffres, celui de seulement 20 euros pour une robe, une veste tendance de telle ou telle marque. Mesdames et Messieurs, jusqu'à quand les ouvriers d'Asie vont ils se faire exploiter dans des conditions d'esclavage moderne? Le profit des multinationales ne peut continuer à se bâtir sur les drames des uns et le portefeuille des autres. Les grandes enseignes, mises au pied du mur, disent avoir signé un accord qui devrait améliorer les conditions de travail des ouvriers.

Il faut changer la législation européenne pour rendre les maisons mères responsables des pratiques indignes de leurs sous traitants. On fera d'une pierre deux coups en évitant toute délocalisation de la production vers des pays où les conditions de travail sont encore plus dures. Il faut renforcer, oui, on l'a dit, et mes collègues l'ont dit, le droit des syndicats, et permettre à tous les salariés de vivre dignement de leur travail.

Alors, le mot d'ordre de l'Europe doit être clair ne plus perdre sa vie à la gagner, partout dans le monde.